Die bestehenden Müllkippen sind überfüllt, der Bau neuer Anlagen wird von den betroffenen Gemeinden blockiert. Das Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger gegen jedes Müllprojekt ist aber auch damit zu erklären, dass auf politischer Ebene in dieser Zeit viel versprochen, aber so gut wie gar nichts eingehalten wurde. Der bisherige Umgang mit diesem Problem bestand in der Praxis in kurzsichtigen Übergangslösungen. Sonderkommissäre wurden eingerichtet, diese jedoch nicht einmal verpflichtet, lokale Behörden und Anwohner zu informieren. Auf der anderen Seite gehören Einwegartikel in Italien zum Alltag. Dies bedingt eine tägliche Abfallproduktion, die weit über dem europäischen Durchschnitt liegt, wobei gleichzeitig auf Mülltrennung und Recycling kaum Wert gelegt wird. Das traurige Ergebnis dieses mangelnden Umweltbewusstseins auf beiden Seiten Kampanien ist heute eine großflächig verseuchte Region, die Krebsrate bei den Anwohnern und die Atemwegserkrankungen bei den Kindern im Großraum Neapel liegen weit über dem Durchschnitt Italiens.